Salut dezbaterea acestui raport la împlinirea a zece ani de la atentatele care au schimbat politica antiteroristă la nivel global. În amendamentele pe care le am propus, am susținut cooperarea internațională în combaterea terorismului, însă cu respectarea drepturilor omului. Noul Serviciu European de Acțiune Externă are un rol esențial în acest demers. Prin coordonarea cu structurile Consiliului și cu agențiile europene se asigură un răspuns unic la provocările de securitate actuale. În raport cu celelalte organizații internaționale, tratatele relevante ale ONU îndeplinesc funcția de reper legal.

23. În contextul ultimelor evoluții din Africa de Est, este importantă includerea Somaliei pe lista statelor vizate de politica antiteroristă a UE.